Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je pense que nous vivons ce soir un moment important car le paquet qui nous est proposé marque à la fois une étape et une réelle avancée. Je voudrais donc remercier très sincèrement l'équipe de négociation de ce paquet, avec une mention particulière pour ma collègue Françoise Grossetête, qui a beaucoup donné sur ce dossier pendant de très nombreux mois. Le paquet qui nous est proposé ce soir est un paquet équilibré pour enrayer la résistance aux antimicrobiens, qui est cela a déjà été dit, je ne m'éterniserai pas un fléau et un des enjeux de notre temps. La proposition qui nous est soumise maintient la possibilité pour les vétérinaires de conseiller et de vendre des médicaments aux agriculteurs. Cet élément ne me paraît pas anecdotique il est important pour maintenir la médecine vétérinaire en milieu rural, sans quoi nous risquons de voir partir les vétérinaires en milieu urbain, où la clientèle est d'une autre nature et où la rentabilité des cabinets est bien supérieure. Ce rapport contient une avancée fondamentale sur la réciprocité des normes il introduit ce principe que nous attendions depuis si longtemps en matière d'utilisation d'antibiotiques pour les denrées importées.

Bref, une Europe qui renforce la protection des consommateurs, une Europe qui sécurise l'alimentation, je pense que nous faisons là notre devoir, celui que nos concitoyens attendent.